Lep pozdrav, spoštovane poslanke, spoštovani, poslanci! Ja, cel kup, vprašanj, spoštovani gospod poslanec, ki, seveda, v večini primerov ne zadevajo Ministrstva za javno upravo, ker govorimo pač o posebnih informacijskih sistemih, ki jih, vzdržujejo, oziroma implementirajo posamezna ministrstva. Ampak, ne glede na to, mi smo se potrudili in, dobili, pridobili, odgovore, vsaj z dveh ministrstev z dveh najbolj aktualnih, zadev, ki jih, omenjate. V nadaljevanju pa, vam bom morda, če bo čas dopuščal, no, tudi, predstavil, kako pa se vendarle v prihodnje Ministrstvo za javno upravo, ki je seveda s temi problemi vsemi, dodobra seznanjeno bilo v teh, nekaj mesecih, odkar, smo na ministrstvu, kako se vendarle misli Ministrstvo za javno upravo aktivneje vključiti, v te, zadeve. V primeru, omenjenih informacijskih sistemov je potrebno uvodoma izpostaviti, da navedena sistema oziroma programa, govorimo o, sistemih na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in Službi, vlade za kohezijo, predstavljata sektorsko, specifične aplikacije, ki sta jih razvijali, ter zanju tudi vsebinsko skrbita Ministrstvo za delo, družino in socialne, zadeve in enake možnosti in Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Torej to, kar sem, na začetku povedal, gre za specifični aplikaciji, ki so jo na obeh, oziroma na ministrstvu in na službi, razvijali s pomočjo, zunanjih, strokovnjakov in tudi, naj bi ju, uspešno implementirali, v, sistem. Gre za standardno in klasično ureditev, v kateri ministrstva in službe na podlagi ciljev in nalog iz svojega delovnega področja pripravljajo, izvajajo naročilo programov in za katere razvoj na aplikacijah skrbijo pristojna ministrstva, ki tudi na teh aplikacijah izvajajo potem, vsebinske naloge. Praviloma, se takšne sisteme razvija v skladu z metodologijo o izvajanju informacijskih sistemov, informacijskih projektov v javni upravi. Te sisteme tudi upravljajo posamezni organi in ne Ministrstvo za javno upravo. Pa, s tem, nočem valiti odgovornosti, na kogarkoli drugega, jaz samo, želim predstaviti, kakšno je, dejansko, stanje. Kot, rečeno, smo v pridobili, krajša odgovora z, v zvezi z obema sistemoma. Daljša odgovora vam bomo, lahko tudi z vsemi tehničnimi specifikacijami, pisno, pisno poslali, da ne bi prebiral, ker sta tudi tehnično, relativno, zahtevna vsebina. In na podlagi pridobljenih informacij s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organa nista izvedla pilotnih projektov na svojih sektorsko specifičnih aplikacijah oziroma informacijskih rešitvah. To je to, kar sprašujeta, nista, izvedla pilotnih projektov. Tako so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvedbo pilotnega projekta nadomestili z izvajanjem testiranj za nadgradnjo, ki naj bi omogočila izdajanje masovnega avtomatičnega informativnega izračuna. No, pri tem pa so, ugotovili visoka tveganja vsebinske, časovne, tehnične in objektivne narave, zato so masovni avtomatični izračun za letne pravice iz javnih sredstev umaknili. Poudarjajo, da gre za, tveganja vsebinske in časovne narave, ki so povezane s kompleksnostjo socialne zakonodaje, da, ne naštevam, v nadaljevanju, katere podatke vse, bi morali, pridobiti. Zato, so tudi podali predlog za spremembo zakona, pri čemer ni bil problem v zmogljivosti same infrastrukture, ki pa, jo vzdržuje Ministrstvo za javno upravo. Pač pa je bil problem v samih aplikacijah. Enako je, pravzaprav tudi nam, Službi, Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Jaz moram reči, da sem šele nedavno na seji vlade izvedel, da imajo tam že dve leti, probleme, z, predvsem z delovanjem, operativnega sistema, EEMA ali EMA po domače, da se prej pravzaprav tudi, da informacija o tem, da tam so problemi tudi v zadnjih dveh letih, do, Ministrstva za javno upravo oziroma ...